herra forseti ég vil nú byrja á því að þakka fyrir þessa ítarlegu umræðu sem hefur farið fram hér í dag um stöðu efnahagsmála og um leið færa hæstvirtur forsætisráðherra þakkir fyrir að flytja skýrslu sína hér full ástæða er til þess að ræða þá stöðu sem við blasir í efnahags og atvinnumálum um þessar mundir og ég fagna því að þessi umræða hefur að mestu leyti verið málefnaleg þó það hafi vissulega verið skiptar skoðanir um einstök atriði eins og gengur ég vil líka þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir þá nennu ef svo má segja að sitja hér í allan dag undir þessum umræðum og er nú meira en hægt er að segja um ýmsa aðra ráðherra ríkisstjórnarinnar því ráðherrabekkurinn hefur lengst af umræðunnar verið býsna þunnskipaður og eins og ég segi fyrst og fremst hæstvirtur forsætisráðherra sem eðli málsins samkvæmt hefur setið undir henni en lítið farið til að mynda fyrir forustusveit hins stjórnmálaflokksins samfylkingarinnar þetta getur nú verið að miða við þann málflutning litla en málflutning þó sem hefur komið fram hjá þeim flokki í þessari umræðu þá hafi kannski verið allt eins gott fyrir forustusveitina að vera víðs fjarri hæstvirts utanríkisráðherra kvartaði undan því hér í upphafi þessarar umræðu að af hálfu þingmanna vinstri hreyfingarinnar græns framboðs þá væri fyrst og fremst hávaði sem úr okkur kæmi háreisti og köll um patentlausnir en eins og hér hefur síðan komið fram í umræðunni hafa nú ekki aðrir heyrt það þannig úr okkar röðum vissulega getur stundum heyrst í okkur þingmönnum vinstri grænna og við þurfum oft að brýna raustina en það er ekki þar með sagt að það sé ekki málefnalegt innlegg sem þar er á ferðinni við höfum eins og hér hefur komið fram lengi talað um það að það væri hætta á því að við mundum lenda í niðursveiflu í efnahagslífinu líkt og við erum að upplifa núna vegna hinnar miklu þenslu sumir segja þar á meðal hæstvirtur forsætisráðherra að það hafi verið viðbúið að það kæmi niðursveifla eða samdráttur eftir hina miklu þenslu og uppsveiflu

einhverntímann þó menn vissu ekki nákvæmlega og þó menn vissu ekki nákvæmlega með hvaða hætti eða af hvað miklum þunga af því menn sáu auðvitað ekki fyrir alla hluti eðlilega og það er rétt að hér hafa líka verið nefndar í þessu sambandi ytri aðstæður sem hafa kannski magnað upp þann vanda sem við er að glíma og var ekki að öllu leyti fyrirséður en þá hefði verið eins og við höfum lagt til og bent á í umræðum undanfarinna ára verið mikilvægt að búa í haginn sérstaklega á uppsveiflutímum á þenslutímum uppgangstímum í efnahagslífinu búa þannig í haginn að þjóðarbúið væri undirbúið undir samdráttinn hvenær sem hann kæmi og hversu mikill sem hann að það er það sem við höfum gagnrýnt og sagt að það hafi ekki verið gert til að mynda hafi gjaldeyrisvaraforðinn ekki verið efldur þegar hvað bestu aðstæður voru til þess og þó því sé að sjálfsögðu haldið til haga að það er jákvætt sem gert er í þeim efnum og þær upplýsingar sem hæstvirtur forsætisráðherra kom með hér í umræðuna í dag er jákvætt innlegg í það en að okkar mati þá þarf að gera mun betur í þeim efnum við höfum í okkar tillögum bæði hér á þinginu á síðastliðnum vetri og eins í okkar umfjöllun á flokkslegum vettvangi verið að benda á ýmsar leiðir sem við teljum mikilvægar við höfum lagt mikla áherslu á þetta með að auka gjaldeyrisvaraforðann og talið að hann þyrfti á næstu eina til eina og hálfa árinu að fara í jafnvel sextíu til sjötíu prósent af áætlaðri vergri landsframleiðslu um þetta geta verið skiptar skoðanir

á það hér að það þyrfti að endurskoða lögin um seðlabankann hæstvirts utanríkisráðherra kom hér í umræðuna og gagnrýndi vinstri hreyfinguna grænt framboð sérstaklega fyrir þetta sjónarmið sjónarmið sem þessi sami utanríkisráðherra þá í stjórnarandstöðu hafði væntanlega hér á síðasta kjörtímabili og var ekki ágreiningur um við okkur þá en um leið og hún er núna komin í ríkisstjórn að þá snýr hún alveg við blaðinu og segir þó í okkar samþykkt um þetta mál ekki annað en með leyfi forseta skoða ber hvort gjaldeyrisstöðugleikamarkmið og markmið um fulla atvinnu og sjálfbæra þróun í okkar þjóðarbúskap eigi ekki að bætast við sem hliðar eða undirmarkmið það er nú ekki fastar að orði kveðið um þetta en að við teljum að við eigum að skoða það hvort aðrir þættir geti komið þarna inn heldur en einungis tvö og hálft prósent verðbólgumarkmiðið sem hefur alls ekki verið raunhæft viðmið undanfarin ár þannig að ég hafna því algerlega að hér sé um einhverjar óraunhæfar og ábyrgðarlausar hugmyndir að ræða eins og kom fram hjá formanni samfylkingarinnar hér hefur verið vikið að hugmyndum um að endurskoða verkaskiptingu innan stjórnarráðsins á sviði efnahags viðskipta og ríkisfjármála og ætla ekki að fara sérstaklega yfir það við höfum lagt áherslu á að efla og auka þjóðhagslegan sparnað og í raun og veru má segja að þjóðhagslegur sparnaður á íslandi hefur lengi verið lágur í samanburði við nágrannaþjóðir okkar og í raun og veru allt of lágur um langt skeið það er að mínu mati ekki nýtilkomið vandamál núna það verður að vinna að því að auka þjóðhagslegan sparnað og þar tel ég til dæmis að eigi að horfa ekki síst til lífeyriskerfisins auk annarra þátta sem þar koma til álita síðan höfum við og

höfum sagt að það sé mikilvægt að fjárfesta í innviðum íslensks samfélags við teljum að í því felist heilmikil verðmætasköpun það er kvartað yfir því að við viljum ekki endalausa uppbyggingu álvera ergo viljum við ekki verðmætasköpun rétt eins og það sé engin verðmætasköpun fólgin í því að fjárfesta í innviðum samgöngukerfisins eða fjarskiptakerfisins eða í menntun og menningu þjóðarinnar við teljum að það sé mikilvægt einmitt á samdráttarskeiði að ríkisvaldið komi þá inn og opinberir aðilar eins og sveitarfélögin líka

í þessum innviðum í samfélaginu í þessu samhengi höfum við leyft okkur að minna á og benda á reynslu finna sem lentu í miklum efnahagsþrengingum á tíunda áratug síðustu aldar með hruni sovétríkjanna og þegar þeir tóku ákvörðun um það að leggja verulega fjármuni í og tókust í raun og veru á við sínar efnahagsþrengingar með því að

og þetta var auðvitað kostnaðarsamt á sínum tíma og þetta var ekki útlátalaust fyrir finnska efnahagskerfið nema síður sé en þetta hefur skilað þeim gríðarlega miklum árangri og ég tel að við ættum gjarnan að horfa til svona jákvæðrar reynslu nágrannaþjóða eins og þar er á ferðinni síðan höfum við einfaldlega sagt að við teljum að það þurfi að vinna og við tökum undir það að það eigi að vinna að sem breiðastri samstöðu allra aðila þar með talið stjórnarandstöðuflokkanna og hlýt að hvetja hæstvirtan forsætisráðherra til þess að hlusta á það líka þó það komi úr röðum stjórnarandstæðinga að þeir vilja líka leggja lóð á vogarskálarnar og við teljum okkur hafa ýmislegt fram að færa í þeim efnum við höfum hins vegar líka sagt að við teljum að þjóðarsátt eða hvað annað sem þetta á að kallast verði að byggjast á því að endurheimta stöðugleikann auka jöfnuð í samfélaginu og efla velferðarkerfið deila skattbyrðinni á réttlátan hátt og ég heyrði hæstvirtan forsætisráðherra útiloka það í sjónvarpsviðtali hér áðan að taka til dæmis upp hátekjuskatt og ég undra mig á því að það skuli ekki neitt af þeim toga vera í hans huga svona liður í því að fá sem allra flest að borðinu ég hlýt líka að spyrja þegar við horfum fram á þessa miklu vaxtabyrði sem almenningur í landinu býr við til dæmis á sínum húsnæðismálum hvort það hafi hvarflað að ríkisstjórninni að koma til móts við sérstaklega tekjulága einstaklinga með því að auka og efla vaxtabótakerfið og húsnæðisbótakerfið til þess að koma til móts við þessa auknu vaxtabyrði og greiðsluerfiðleika sem heimilin í landinu búa við það tel ég að gæti verið jákvætt innlegg ríkisvaldsins inn í þessa umræðu og áreiðanlega til þess fallið að verkalýðshreyfingin og samtök launafólks taka því jákvætt virðulegi forseti það væri miklu fleira sem hægt væri að ræða í þessari umræðu